Señor Presidente, tengo la convicción de que, cuando hablamos de eliminar la violencia de género, estamos todos en el mismo barco. No hay diferencias políticas ni ideológicas ante esta tragedia europea y mundial que, a pesar de nuestras leyes, parece no tener freno.

Pero para ello es necesario contar con medios, que todo este esfuerzo legislativo no se quede en papel mojado. Hay que dotar de recursos a los programas que sirven a nivel europeo y mundial, para que las mujeres confíen en quienes tenemos el deber de protegerlas. También es importante decir que quizá va siendo hora de aumentar las penas y, sobre todo, de que estas penas se cumplan.